Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wenn sie in falsche Hände geraten, können sie viel Schaden anrichten. Wenn sie unter Kontrolle verantwortlicher Regierungen bleiben, können sie abschreckende Wirkung auf Aggressoren haben. Gelegentlich müssen sie auch zur Verteidigung demokratischer Staaten oder gar zur Wiederherstellung des Selbstbestimmungsrechts der Völker eingesetzt werden. Aus all diesen Gründen ist es gut, dass wir uns gemeinsame Regeln und Genehmigungsverfahren für den Export von Militärtechnologie und ausrüstung gegeben haben. So etwas wie wir hat keine andere Staatengemeinschaft, und offenbar sind diese Regeln auch so attraktiv, dass glücklicherweise auch Drittstaaten diese Regeln anwenden. Der Gemeinsame Standpunkt aus dem Jahr 2008 ist ein rechtlich bindender Rahmen mit acht Kriterien. Die Präsidentschaft hat auf die Arbeit der Ratsarbeitsgruppe COARM hingewiesen, die einen user guide zur einheitlichen Interpretation und Anwendung der Kriterien erarbeitet hat. Wir stellen fest, dass natürlich wir als Parlament in dieser Frage nicht in der Mitentscheidung sind. Das ist keine Gemeinschaftsangelegenheit, sondern die Mitgliedstaaten sind diejenigen, die verantwortlich sind für die Anwendung und auch Interpretation in jedem einzelnen Fall.

Und wir als Europäisches Parlament möchten darüber auch regelmäßig unterrichtet werden.